Es ist das Wesentliche, glaube ich, in dieser Debatte bereits gesagt worden, deshalb möchte ich mich eigentlich nur auf zwei Anmerkungen beschränken. Das erste ist ein kleiner Kommentar, den ich machen möchte zu dem Beitrag meines Fraktionskollegen Notis Marias. Natürlich muss man immer sicherstellen, dass Bonds auch tatsächlich zurückgezahlt werden, und das Beispiel griechischer Staatsanleihen ist ein Beispiel dafür, dass manche Bonds nicht zurückgezahlt werden.

Insofern wäre es vielleicht meine Empfehlung, dass die griechische Regierung da Zweifel an der Bonität ihrer eigenen Anleihen existieren künftig auch zu diesem Verfahren greift und Staatsanleihen durch Realwerte oder durch sonstige marktfähige Forderungen besichert. Das wäre sicherlich ein wegweisender Schritt, um die Kreditwürdigkeit der griechischen Regierung zu verbessern. Zweitens ein kurzer Kommentar zu meinem Kollegen Alfred Sant Der hat hervorgehoben, dass es wichtig war, keine gut funktionierenden Märkte zu stören. Das war unser aller Bestreben. Aber gleichzeitig war es auch unser Bestreben, die besten Praktiken in diese Richtlinie einfließen zu lassen. Und beides zusammen geht natürlich nicht. Denn wenn man keinen Markt in irgendeiner Form stört, dann muss man alle Praktiken zulassen, und damit würde man die schlechtesten Praktiken ebenfalls weiter fortschreiben und gewährenlassen. Das war gerade nicht das Ziel der Harmonisierung, die wir hier angestrebt haben.

Das hebt insgesamt das Niveau der Cabot Bond Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union und weist dem Produkt, glaube ich, einen guten Weg in die Zukunft.